Raportul identifică amenințările cibernetice pentru programele spațiale europene. De exemplu, bruiajul sau alterarea sursei de unde se trimit pachete de date pot pune în pericol misiuni militare și pot avea implicații asupra vieții pe pământ. Trebuie să răspundem cu o singură voce și printr o acțiune coordonată și rapidă, în colaborare permanentă între Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO.